herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga um iðnaðarmálagjald númer hundrað þrjátíu og fjögur nítján hundruð níutíu og þrjú með síðari breytingum en frumvarpið er að finna á þingskjali sextán með þessu frumvarpi er lagt til að iðnaðarmálagjald verði fellt niður

fimm að frumkvæði félags íslenskra iðnrekenda landssambands iðnaðarmanna og sambands íslenskra samvinnufélaga herra forseti í fertugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar segir ekkert gjald má greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum lög sem kveða á um greiðslu úr ríkissjóði önnur en fjárlög eða fjáraukalög hljóta því að vera í andstöðu við þetta ákvæði stjórnarskrárinnar og því ógild þing sem setur slík lög um árlega ráðstöfun á fjármunum ríkissjóðs er búið að binda hendur allra þinga þaðan í frá hvað varðar greiðslur þessara gjalda því að lögin hljóta að eiga að gilda eins og önnur lög frá alþingi síðari þing þurfa árlega að taka fram í fjárlögum að þetta gjald skuli renna til verkefnisins og hafa því ekki óskorað fjárveitingavald farist fyrir að geta um útgjöldin í fjárlögum kemur upp sú staða að lögin kveða á um að greiða skuli fé úr ríkissjóði en stjórnarskráin bannar að það skuli gert nema með fjárlögum í fyrstu málsgrein þriðju grein laga um iðnaðarmálagjald stendur tekjur af iðnaðarmálagjaldi renna til samtaka iðnaðarins hér eru bein fyrirmæli til framkvæmdarvaldsins um að þessa fjármuni skuli greiða úr ríkissjóði þrátt fyrir bann stjórnarskrárinnar þar um þó að þessa gjalds og ráðstöfunar þess sé getið í fjárlögum hvers árs þá er það ákvæði fjárlaganna þvingað og alþingi getur ekki sett fjárlög óbundið af lögum um iðnaðarmálagjald lög um iðnaðarmálagjald eru því í andstöðu við stjórnarskrá og það eitt sér styður það frumvarp sem hér er lagt fram lagasafnið hefur reyndar að geyma fjölmörg lög af þessu tagi oft er um að ræða skatta tekjur sem renna eiga til ákveðinna verkefna eða aðila og eru slíkar tekjur ríkissjóðs oft nefndar markaðar tekjur það er tekjur ríkissjóðs sem renna skulu til ákveðinna verkefna eða aðila markaðar þessum verkefnum eða aðilum dæmi um slíkar tekjur eru búnaðargjaldið sem rennur aðallega til stéttarsamtaka bænda iðnaðarmálagjald sem rennur til samtaka iðnaðarins fiskiræktargjald sem rennur til fiskiræktarsjóðs sem veitir meðal annars styrki til fiskeldis og fiskræktar höfundaréttargjöld stef gjöld sem renna til einstaklinga þar er sem sagt ríkið notað til að innheimta skatt sem rennur til einstaklinga og brýtur í bága við þetta ákvæði stjórnarskrárinnar að ekkert megi greiða út úr ríkissjóði nema með fjárlögum þetta gjald iðnaðarmálagjald er auk þess skattur því gjaldstofninn er sá sami og gjaldstofn virðisaukaskatts og það er ríkissjóður sem innheimtir gjaldið og leggur það á það er meira að segja þannig að ríkissjóður fær hálft prósent í innheimtuþóknun fyrir innheimtuna þannig að það virðist vera að einhver hópur manna stjórnir félags íslenskra iðnrekenda landssambands iðnaðarmanna og sambands íslenskra samvinnufélaga hafi fengið löggjafann til að innheimta fyrir sig félagsgjöld og nota til þess ægivald ríkisins með heimild til sekta og fangelsa til að ná fénu af öllum iðnfyrirtækjum og gera þau um leið félagsbundin þá ætla ég herra forseti að ræða rétt aðeins um félaga og tjáningarfrelsi félagafrelsi er meginregla á íslandi samkvæmt sjötugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar má engan skylda til aðildar að félagi nema sérstakar aðstæður krefjist þess skoðanafrelsi er nátengt félagafrelsinu en í því felst að óheimilt er að neyða menn til að hafa tilteknar skoðanir eða losa sig við aðrar kveðið er á um skoðanafrelsi í sjötugasta og þriðju grein stjórnarskrárinnar ekki reynir oft á skoðanafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar en hér er því öfugt farið skyldugreiðslur til félags sem greiðendur kunna að vera á móti í sjálfu sér brýtur í bága við hugmyndir um skoðanafrelsi það er lítill munur á því að skylda menn til félagsaðildar og að skylda menn til þess að greiða gjald til félags sé gjaldið greitt er varla annað hægt en að vera í félaginu og njóta þeirra réttinda sem þar fást skyldugreiðslur til félags fela í sér gervifélagsskyldu eins og er reyndar hjá opinberum starfsmönnum líka þar sem þeir eru skyldaðir til að greiða til stéttarfélags þó þeir séu ekki félagar gengur þar fram hjá háttvirtum þingmanni ögmundur jónasson formaður b s r b bandalags starfsmanna ríkis og bæja samtök iðnaðarins hafa haft uppi mjög ákveðnar skoðanir um ýmis pólitísk álitamál eins og aðild að evrópusambandinu og upptöku evrunnar eflaust finnast í fjölmennum hópi iðnfyrirtækja aðilar sem eru á öndverðri skoðun og eru sannfærðir um að slíkar lausnir myndu skaða hagsmuni þeirra og þjóðarinnar en þeir verða samt að greiða iðnaðarmálagjald til samtaka iðnaðarins og fjármagna þannig upplýsingar og áróður gegn eigin skoðun án þess að geta komið henni að slíkt getur ekki verið í samræmi við ákvæði stjórnarskrár um skoðanafrelsi aðilar sem eru á öndverðri skoðun og eru sannfærðir um að slíkar

auk þess sem meiri hluti hæstaréttar nefndi að það ætti að verja tekjum af iðnaðarmálagjaldi til að efla iðnað og iðnþróun í landinu og þannig til hagsbóta þeirri atvinnugrein sem skattlögð er þannig er talið að löggjafinn hafi ekki farið út fyrir heimildir sínar síðan kom í sératkvæði eins dómarans fram að samtök iðnaðarins hefðu ekki getað sundurgreint með glöggum hætti hvernig iðnaðarmálagjaldinu væri varið það væri sem sagt inni í almennum rekstri samtakanna þannig yrði stefnandi að vera skyldaður til að greiða umrætt gjald þrátt fyrir að vera ósamþykkur markmiðum samtakanna og í

félagafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar hvílir á ekki síst þegar ákvæðið er lesið með skoðanafrelsisákvæðið í huga það er engan veginn nauðsynlegt fyrir framgang einstakra iðnfyrirtækja að þau séu félagar í samtökunum né búi þar að baki mikilvægir almannahagsmunir og þess vegna má ekki beita þeim rökum fyrir því að leggja þetta gjald á iðnfyrirtæki svo getum við líka skoðað herra forseti jafnræðið ef það væru stofnuð ný samtök af iðnrekendum fengju þeir engan rétt til sambærilegrar skattheimtu þá kæmi upp sú staða að þau iðnfyrirtæki sem væru félagar í þessum nýju samtökum þyrftu að greiða bæði til samtaka iðnaðarins og jafnframt til sinna samtaka sem væru þá að berjast við samtök iðnaðarins til dæmis um ákveðin mál og ákveðna hagsmuni það er því komið í veg fyrir það að iðnfyrirtæki geti stofnað samtök þá eru samtök iðnaðarins í samkeppni við önnur samtök atvinnulífsins um félaga vegna lagaskyldu um innheimtu félagsgjalda til samtaka iðnaðarins eru þau í allt annarri og betri stöðu en önnur samtök sem verða að treysta á vilja fyrirtækja til að vera félagar og greiða félagsgjald að auki er það nánast óvinnandi vegur fyrir hóp fyrirtækja í iðnaði að stofna

samtökin hafa hlutverk og gegna því vel kveðið er á um jafnræði allra fyrir lögum í sextugasta og fimmtu grein stjórnarskrárinnar iðnaðarmálagjald er eigi að síður eitt sinnar tegundar aðrar atvinnugreinar hafa ekki sambærileg forréttindi eða kvaðir alla jafna má beita þeirri þumalfingursreglu við mat á því hvort jafnræðisregla stjórnarskrárinnar sé brotin að íhuga hvort eins fer um ólík tilvik eða hvort eins fer um sambærileg tilvik verður ekki séð að viðskiptaráð íslands samtök verslunar og þjónustu eða félag íslenskra stórkaupmanna svo dæmi séu tekin séu svo eðlisólík að önnur sjónarmið eigi við um þau félög en samtök iðnaðarins þrátt fyrir að upptalin samtök njóti ekki sérstakra forréttinda verður ekki annað séð en að starfsemi þeirra sé með miklum blóma hagsmunir iðnrekenda falla ekki alltaf saman í einu og öllu samtök iðnaðarins munu því jafnan eiga erfitt með að gera öllum til hæfis í þeim tilvikum er eðlilegt að mögulegt sé fyrir fyrirtæki að hætta að greiða til félagsins jafnvel þó að allir séu jafnan sammála er sjálfsagt og eðlilegt í lýðfrjálsu landi að möguleikinn sé fyrir hendi samkvæmt lögum um iðnaðarmálagjald skal verja gjaldinu til eflingar iðnaði og iðnþróun í landinu ekki er auðvelt að sjá hvernig skattur á iðnaðinn sé heppilegur til að ná þessu marki æskilegri leið við að efla iðnaði hlýtur að vera sú að leyfa iðnfyrirtækjunum að ráðstafa og halda skattinum sjálf þá er iðnaðarmálagjald lagt á alla veltu fyrirtækja en ekki aðeins hagnað í vissum tilvikum getur því verið um skatt á tap iðnfyrirtækja að ræða í greinargerð með upphaflegum lögum um iðnaðarmálagjald segir starfsemi samtaka iðnaðarins hefur að höfuðmarkmiði eflingu iðnaðarins og mótun almennrar iðnaðarstefnu er stuðlar að þjóðhagslega hagkvæmri iðnþróun nauðsynlegt er að auka starfsemi samtakanna verulega til dæmis á sviði alhliða kynningar og útbreiðslustarfsemi sviði hagrannsókna útgáfustarfsemi og fleiri enn fremur þurfa samtökin að hafa bolmagn til að taka virkan þátt í aðgerðum er miða að jákvæðum breytingum á skipulagsbyggingu einstakra iðngreina framleiðniaukandi aðgerðum í einstökum iðngreinum eða iðnfyrirtækjum sölu og útflutningseflandi aðgerðum og loks í fræðslu og þjálfun starfsfólks og stjórnenda iðnfyrirtækja markmið þessi bera með sér aðrar þjóðfélagsaðstæður en nú eru uppi þegar hin upphaflegu lög voru sett á áttunda áratug tuttugustu aldar þótti enn sjálfsagt að hið opinbera kæmi að skipulagningu atvinnugreina og stýrði þróun þeirra en síðan hafa viðhorf til skipulagningar gerbreyst þau rök sem skynsamleg þóttu nítján hundruð sjötíu og fimm eiga síður við nú á tímum þar sem frelsi í atvinnulífi hefur verið stórlega aukið og dregið hefur úr skattheimtu með þeim afleiðingum að íslenskt atvinnulíf stendur í meiri blóma en nokkru sinni fyrr hvað svo sem segja má um markmið iðnaðarmálagjaldsins skýtur einnig skökku við að félagasamtökum skuli vera falin skipulagning á atvinnulífinu félag sem hlýtur iðnaðarmálagjaldið er þannig með einhverjum hætti gert ábyrgt fyrir framfylgd opinberrar skipulagsstefnu ríkisins upphæðir iðnaðarmálagjaldsins síðustu ár hafa verið frá hundrað fimmtíu upp í tvö hundruð áttatíu og sjö milljónir að lokinni umræðu um þetta frumvarp legg ég til að því verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar reyndar eru áhöld um það hvort það eigi að fara til iðnaðarnefndar og ég fel